Gospodine predsjedavajući, Lisabonski ugovor neprilagođen je političkoj realnosti Europske unije. Znamo kako je nastao i da je riječ o minimalno korigiranom europskom ustavu koji su narodi Europe odbili. Ugovor je, kao takav, praktički okvir za europsku federaciju koja ne postoji i stvorio je pravno politički vakuum u kojemu se institucije Unije međusobno sukobljavaju zbog moći i utjecaja. To se osjeti pred svake izbore, ali i nakon njih, kada se sastavlja Komisija i slažu njezini prioriteti. Nadmetanje za moć među EU institucijama na trenutke paralizira Uniju. To ne može biti dobro. Treba nam jasni okvir, jednostavniji i učinkovitiji, ali da bismo se oko njega usuglasili, moramo prvo dogovoriti smjer Europske unije. Budući da mnogi i u ovome domu zagovaraju daljnju političku integraciju i, posljedično, europsku federaciju, a sve je više nas koji se tome odlučno opiremo, sumnjam da ćemo uskoro postići konsenzus.